Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Einige Beiträge klangen, als würde alles gut, wenn wir nur genügend sozialdemokratische oder liberale ja, Herr Schulz Kommissare hätten. Ich glaube, das ist ein Irrtum, sondern es wird dann gut werden, wenn wir uns einig sind über die großen Aufgaben, vor denen Europa steht. Vor 20 Jahren haben wir in Europa den Eisernen Vorhang überwunden, und ich lege Wert auf die Feststellung, dass es die Menschen, die Bürger waren und nicht das Militär, Regierungen oder Geheimdienste, die das geschafft haben. Ich glaube, dass wir Europa auch künftig nur gemeinsam mit den Bürgern werden bauen können.

Zum Beispiel glauben immer noch viele, dass wir Freiheit und Sicherheit gegeneinander ausspielen können, obwohl wir wissen, dass die Freiheit nur dann gelingt, wenn wir sie schützen, aber dass dieser Schutz nicht auf Kosten unserer elementaren Rechte gehen darf und nicht zu einem Überwachungsstaat führen darf Beispiel SWIFT und anderes.